Nachdem wir uns zu den formalen Aspekten der Übergangsverordnung abschließend verständigt haben, nutze ich die Aussprache, um kurz einige Ansprüche an die zukünftige Verordnung zu definieren.

2. Aufstellung von Vorschriften, die einen geregelteren Reformprozess ermöglichen, der die Einbeziehung der Begünstigten gewährleistet,

Das neue APS sollte ein klares, transparenteres System beinhalten. Dazu vielleicht noch drei Gedanken Einmal zu den Ursprungsregeln Die Ursprungsregeln und die damit zusammenhängenden Verwaltungsverfahren sind einer der Hauptgründe dafür, dass insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, die im APS gewährten Handelspräferenzen zu wenig nutzen können. In der jetzigen Fassung verhindern Ursprungsregeln häufig, dass auf dem Papier existierende Präferenzen positive Auswirkungen haben. Ich komme gerade von einer Konferenz der Weltparlamentarier zur WTO aus Genf zurück und auch dort stand diese Problematik ganz oben auf der Problemliste. Aus meiner Sicht sollte die EU bei den Arbeiten zur Harmonisierung der Ursprungsregeln im Rahmen der WTO dafür werben, dem Präferenzsystem Vorrang einzuräumen. Zweitens die Frage der Partnerländer. Dort geht es mir insbesondere darum, dass wir überschaubare Kriterien entwickeln, unter anderem den GINI Koeffizienten als ein gutes Beispiel für ein solches Kriterium. Wir brauchen, wie bereits ausgesprochen, mehr Flexibilität, um reagieren zu können. Drittens technische Hilfe. Präferenzen alleine reichen nicht, es ist notwendig, die Wirkung des Systems zu steigern und die Quote der Inanspruchnahme des APS durch die Gewährung technischer Hilfe zu verbessern. In diesem Sinne geht es generell um eine Verbesserung des Präferenzsystems insgesamt. Ich bedanke mich noch einmal für die konstruktive Zusammenarbeit und bin gerne bereit, auch mit den heutigen Zusicherungen in diesem Sinne weiter mit der Kommission zusammenzuarbeiten.